Panie Przewodniczący! Z dużą uwagą wysłuchałem wystąpienia pana komisarza. Muszę przyznać, że w jednym punkcie nie do końca się z panem zgadzam. Nie podzielam pańskich opinii o istotnych zaległościach Ukrainy w relacjach z Unią Europejską.